To, co się tam działo, to kolejny dowód na to, że rozwiązywanie różnic drogą przemocy, drogą zbrojną, generuje kolejne gigantyczne problemy. W Europie od wieków prowadzi się rozważania na temat koncepcji wojny sprawiedliwej. To, co jest szczególnie bolesne, to fakt, że we współczesnym świecie wojna nawet teoretycznie sprawiedliwa przynosi ze sobą nieuchronnie niewinne i nieusprawiedliwione ofiary. Dzieje się tak bez względu na to, jak będziemy definiowali wojnę sprawiedliwą.

Jeżeli naprawdę miałoby dojść do pojednania, co deklaruje rząd Sri Lanki, to podstawą takiego pojednania musi być prawda o tym, co się wydarzyło podczas walk z Tamilskimi Tygrysami. Nie będzie prawdziwego pojednania bez ujawnienia zbrodni wojennych, bez względu na to, która ze stron się ich dopuściła.